Les violences sont commises par les services de sécurité burundais et par des milices qui agissent également sur leurs ordres. Un paysage politique avec un parti unique, un paysage médiatique réduit à néant, une justice totalement au service du régime et, comme si ce tableau ne suffisait pas, Nkurunziza tente de changer la Constitution pour pouvoir instaurer une dictature au delà de 2020. En arrière fond, nous vivons également des discriminations ethniques qui deviennent une réalité quotidienne.

la deuxième, subordonner toute relation avec le pays à une amélioration de la situation des droits de l'homme la troisième, le soutien des Nations unies.